virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra norrænna samstarfsmála þetta tækifæri til að ræða formennskuáætlun íslands í norrænu ráðherranefndinni árið tvö þúsund og fjórtán

norðurlandaráðsþingi á dögunum sérstaklega það sem snýr að okkur hér á vestur norðurlöndum og norðurslóðum eins og fram kemur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar mig langar að fjalla í nokkrum orðum um formennskuáætlunina og víkja síðan einnig að norrænu samstarfi í norðurlandaráði sem formaður íslandsdeildar norðurlandaráðs ég vil að sjálfsögðu fagna formennskuáætlun íslands í norrænu ráðherranefndinni árið tvö þúsund og fjórtán og vil geta þess að áætluninni var vel tekið af formennskulandinu í norðurlandaráði árið tvö þúsund og fjórtán svíþjóð á norðurlandaráðsþingi í síðustu viku þær áherslur sem komu fram í formennskuáætluninni eru í góðu samræmi við þær áherslur sem eru um þessar mundir í norrænu samstarfi og finnast einnig vel saman við þau svið sem við íslendingar höfum haft til umfjöllunar og stöndum framarlega á í einu af meginverkefnum áætlunarinnar norræna lífhagkerfinu renna saman áherslur á grænan hagvöxt og sjálfbæra þróun þetta verkefni ber vott um skýra framtíðarsýn þar sem tengdur er saman sjálfbær hámarksnýting náttúruauðlinda hagvöxtur og velferð norrænna samfélaga með sérstakri tengingu við menntun þar sem sköpun verður í fyrirrúmi eins og í biophilia verkefninu sem fjölmargir þingmenn hafa komið inn á hér í fyrri ræðum ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum í víðu samhengi um hvers við ætlumst af norrænu samstarfi ég fann það á norðurlandaráðsþinginu sem haldið var í ósló í síðustu viku að það er ekki bara íslendingar sem vilja aukið og meira samstarf sá vilji er einnig að finna hjá öðrum þjóðum mig langar að koma aðeins inn á það hér á eftir það sem kom mér þó samt mest á óvart er að samstarf norðurlandanna er víðtækara og þéttara og mikilvægara en flestir gera sér grein fyrir háttvirtur þingmaður róbert marshall kom hér inn á blaðagrein sem einn fyrrum ráðherra dana og fyrrum samstarfsráðherra skrifaði fyrir norðurlandaráðsþingið hún vakti töluverða athygli ég lít á hana sem jákvætt innlegg um að það megi breyta og það megi bæta og það megi styrkja þetta samstarf ég held að flestir hafi litið þannig á að jafnvel þó þar hafi komið fram gagnrýni á samstarfið held ég að menn hafi verið almennt séð í hvaða flokki sem þeir standa sammála um að það þurfi bara einfaldlega að skýra betur út fyrir almenningi hversu mikilvægt þetta samstarf er á norðurlandaráðsþinginu voru í brennidepli málefni ungs fólks á norðurlöndum alþjóðlegt samstarf

nú hefur farið fram mikil umræða um aukið samstarf á sviði öryggisvarna og utanríkismála en það er í rauninni málaflokkur sem var lítið til umræðu innan norðurlandaráðs og flestir litu á að mundu lúta að sjálfsstjórnarrétti ríkjanna en þetta var ein af áherslum norðmanna í formennskuáætlun þeirra á þessu ári og aukinn áhugi á samstarfi í þá áttina í september sótti ég hringborðsumræðu um einmitt þessi mál varnarmál með þátttöku þingmanna í norðurlandaráði norrænna varnarmálaráðherra og þingmanna í þingnefndum þjóðþinganna sem hafa varnarmál á sinni könnu þar var sérstaklega fjallað um að bæði finnar og svíar ætla að taka þátt í loftrýmiseftirliti hér yfir íslandi sem á sér stað í febrúar næstkomandi en norðmenn fara með loftrýmisgæsluna á vegum nato hvorki svíar né finnar eiga aðild að nato en þeir ætla engu að síður að taka þátt í þessu loftrýmiseftirliti á forsendum norræns samstarfs sem ég tel ótvírætt vitni um að það sé aukinn vilji til þess að taka meiri þátt og vinna meira saman á þessu sviði þetta sneri að sjálfsögðu líka að björgunaraðgerðum sem eru gríðarlega mikilvæg sérstaklega fyrir okkur íslendinga og alla þá sem búa á norðurslóðum það var líka merkilegt að það er aukinn vilji innan norðurlandanna að standa saman að málefnum sem snúa að evrópusambandinu við vitum sem er að evrópusambandið hefur sett viðskiptaþvinganir á færeyjar út af ákvörðun þeirra um aukinn kvóta sér til handa varðandi atlantshafssíldina en bæði finnar og svíar sátu hjá við atkvæðagreiðsluna sem fór fram á þeim forsendum að þeir væru að virða hið svokallaða helsingfors samkomulag helsingfors samkomulagið á sér rætur að rekja til ályktunar sem miðjuflokkarnir á norðurlandaráðsþinginu sem framsóknarflokkurinn á sæti í lögðu fram á árinu tvö þúsund og níu var talað um að það mætti ekki verða einhvers konar til einhver norræn nefnd innan e s b og menn óttuðust svolítið þetta samstarf en það kom skýrt fram að þegar væri aukinn vilji til þess að standa saman í þessum málum eins og þessi ákvörðun bar svo skilmerkilega með sér

samstarfs fyrir íslendinga sem er að sameina vinnu við framgöngu mála bæði á íslandi og á norrænum vettvangi mig langar sérstaklega að taka fram að ég er afar ánægður með þá samstöðu sem hefur myndast innan íslandsdeildar

þar eiga sæti stjórnarflokkarnir og flokkarnir sem sitja í stjórnarandstöðu það myndaðist mikil samstaða um að við mundum reyna með einum eða öðrum hætti að sporna gegn þeim boðaða niðurskurði sem átti að falla á eldfjallasetrið sérstaklega það var nú tekin ákvörðun um það innan fjárlagahóps norðurlandaráðs að minnka niðurskurðinn en því miður var þeirri ákvörðun snúið við innan ráðherraráðsins og allt eitt látið yfir alla ganga því miður en samstaðan var skýr og viljinn var til staðar hjá íslendingum að vernda þessa stofnun sérstaklega það sama má segja um norræna blaðamannaskólann sem er afar mikilvægur vettvangur fyrir íslenska blaðamenn sérstaklega til þess að hitta kollega sína á norðurlöndum og endurmennta sig kannski í rauninni eini vettvangurinn til þess í staðinn fyrir að leggja þann skóla niður var honum breytt þannig að samstarfið eða það kemur fram niðurskurður en skólanum verður hlíft að öðru leyti og vonandi verður hægt að efla hann á komandi árum það sama má segja um norræna sumarháskólann hann átti að renna inn í nordforsk sem sér um norrænt rannsóknasamstarf og veita ráð og tillögur um norrænar vísindastefnur menn höfðu áhyggjur af því að þeir fjármunir mundu hverfa en það var eyrnamerkt sérstakt fjármagn þeim til handa ég vil þakka háttvirtum ráðherra fyrir hennar innlegg hér og til norrænna samstarfsmála og vonast til þess að íslandsdeild norðurlandaráðs eigi gott samstarf á næstu árum